La Presidenta de la sesión, la señora Podimata, nos ha pedido que presentásemos esta petición por escrito, cosa que mi Grupo ha formulado, y ha dicho que esta decisión se tomaría hoy al inicio de la sesión a las tres de la tarde. Me gustaría, señor Presidente, que aclarase exactamente cuál es el procedimiento y cuándo vamos a acabar con este enojoso asunto para que el Pleno de la Cámara pueda actuar conforme a los compromisos asumidos, como esta mañana ha expresado la colega Véronique de Keyser en nombre del Grupo socialista, puesto que el Presidente del Grupo socialista hizo una contrapropuesta a la propuesta que yo formulé y el Pleno de la Cámara aceptó por unanimidad esta decisión. Así es que le agradecería, señor Presidente, que nos aclare cuál es el procedimiento.